Toutefois, la proposition retenue sur la composition de notre Parlement en 2014 personne ne perd ni ne gagne plus d'un siège est tout simplement contraire aux principes démocratiques que sont la représentativité équitable de tous les citoyens européens et la proportionnalité dégressive. Aujourd'hui, on nous demande juste de voter une solution pragmatique en contradiction, en dérogation avec le respect des traités de l'Union européenne.

Pour une unanimité au Conseil européen? À ce titre, chacun ses responsabilités.

Deuxièmement, nous sommes le Parlement européen et rien ne nous oblige à brader le mandat des citoyens européens par souci de complaisance envers des gouvernements qui refuseraient de voir le Parlement refléter les évolutions démocratiques européennes. L'heure, je pense, n'est pas aux petits renoncements dans le domaine démocratique, mais bel et bien au renforcement d'un lien de confiance avec les citoyens. Et je pense que cet accord nuira à notre légitimité. C'est la raison pour laquelle je voterai contre et j'appelle mes collègues à le rejeter demain.